hæstvirtur forseti góðir áheyrendur það er ekki tími hefðbundins karps á milli stjórnar og stjórnarandstöðu í dag ástandið er einfaldlega of alvarlegt til að standa í ræðustóli alþingis og stunda æfingar á sviði kappræðulistar ég heyri að síðasti ræðumaður bíður eftir óvæntri lausn mála eins og hann orðaði það hæstvirtur forseti nú þurfa allir að leggja sig fram um að sýna samstarfsvilja tala í lausnum og framkvæma í takt við það

fram kom hjá forsætisráðherra að langbrýnasta verkefnið sé að ná verðbólgunni niður og það er vissulega rétt en verðbólgan er ekki upphaf heldur afleiðing því er haldið fram af sérfræðingum að fjörutíu prósent af verðbólgunni stjórnist af gengi krónunnar og tuttugu prósent af húsnæðismarkaðnum sem sé tekinn að kólna verðbólgan muni því verða fljót að hjaðna um leið og krónan staðnæmist eða taki að styrkjast þess vegna er stærsta spurningin sú hvernig stöðvum við fall krónunnar það þarf að auka traust á íslandi ekki aðeins út á við heldur einnig inn á við auka þarf þjóðartekjur með aukinni framleiðslu í landinu aukinni verðmætasköpun og knýja fram aukinn hagvöxt við þurfum áfram að auka nýtingu okkar á endurnýjanlegri orku til atvinnusköpunar auka nýsköpun og menntun og hefja fyrir alvöru útflutning okkar á þeirri þekkingu sem við búum yfir á sviði orkumála við eigum að stefna að uppbyggingu en ekki að tala niður allt frumkvæði eða að leggja stein í götu eðlilegrar atvinnuþróunar góðir áheyrendur á síðustu tíu árum hefur orðið bylting í menntun ungs fólks og sem dæmi má nefna að nú ljúka um þrjú þúsund fimm hundruð háskólaprófi á ári hverju öllum er ljóst að hin unga og glæsilega kynslóð getur sest að nánast hvar sem er í evrópu með fjórfrelsinu svokallaða eru fáar hindranir í þeim efnum til þess að unga fólkið vilji búa á íslandi þarf ísland að vera samkeppnishæft og við þurfum svo sannarlega á þessu unga fólki að halda ég skil vel að forsætisráðherra haldi til haga þeim árangri sem síðasta ríkisstjórn náði þegar ísland skipaði efsta sæti á lista sameinuðu þjóðanna um lífskjör þjóða

þessarar aldar verða lengi í minnum höfð vegna þess uppgangs sem á ríkti aðstæður voru hins vegar þannig að margir fóru geyst og fáir trúðu á að veislunni gæti lokið auðvitað er þetta glæsilegur árangur og mikil verðmætasköpun átti sér stað sem dæmi má nefna að útflutningsverðmæti áls verður yfir þrjátíu prósent í ár af heildarútflutningstekjum en þetta breytir ekki því að í dag búum við við frjálst fall krónunnar háa verðbólgu og okurvexti við erum í vanda stödd starf okkar stjórnmálamannanna snýst æ meir um að skapa íslandi samkeppnishæft umhverfi að íslensk stjórnvöld geti boðið upp á umhverfi sem stenst samkeppni við önnur evrópulönd ekki síst önnur norðurlönd þannig er það ekki í dag og verður ekki á næstu árum nema strax á næstu dögum verði botninum náð og jafnvægi myndist í framhaldinu ef marka má ræðu hæstvirts ráðherra er mikið um vilja til að taka á vandanum það er stundum sagt að það þurfi að sýna viljann í verki ég ætla ekki að kenna ríkisstjórninni um lausafjárkreppuna í heiminum en ríkisstjórnir víða um heim hafa gripið til róttækra ráðstafana til að bregðast við þeim vanda haldnir eru næturfundir í þjóðþingum í því skyni og slíkt mundum við ekki telja eftir okkur að gera hér heldur það er lítið gagn í að koma verðbólgunni niður í verðbólgumarkmið seðlabankans ef afleiðingarnar verða á sama tíma þær að atvinnulífið hrynur vegna fjármagnskostnaðar og fjölskyldurnar missa húsin sín þess vegna þarf nú þegar að hefja stýrivaxtalækkanir og viðurkenna að peningamálastefnan gengur ekki upp góðir landsmenn

til lengri tíma litið yrði íslenska krónan ekki gjaldgeng fyrir lítið hagkerfi á hinum opna innri markaði evrópusambandsins strax í framhaldinu komu svör frá e s b um að aðild að efnahags og myntbandalaginu væri ófær án aðildar að e s b ef stjórnvöld hefðu borið gæfu til að fara strax þá að vinna að framtíðarlausn í gjaldmiðilsmálum stæðum við ekki frammi fyrir sama vanda og raun ber vitni í dag en það er önnur saga

mín skoðun er sú að við náum síður lausn á aðsteðjandi vanda ef við höfum ekki skýra framtíðarsýn samkvæmt könnunum er meiri hluti þjóðarinnar þeirrar skoðunar að við eigum að hefja aðildarviðræður að evrópusambandinu en til þess að enginn vafi leiki á að sú raunin mundi boðuð tillaga birkis jóns jónssonar og fleiri vera heppileg til að fá þau svör sem við þörfnumst á sama hátt og við gerðumst aðilar að innri markaði e s b á sviði viðskipta verðum við nú að gerast aðilar að innri markaðnum á sviði peninga og fjármála það eru þung spor fyrir marga en hætt er við að verði þau ekki stigin verði þau enn þyngri síðar við þær aðstæður sem nú ríkja getur enginn svarað áleitnum